Panie Przewodniczący!

w ramach przygotowań do mistrzostw świata w piłce nożnej w 2022 r. W tym kontekście niepokoją napływające z Kataru doniesienia o rażącym łamaniu tamże praw pracowniczych. Katarczycy stosują nagminnie tzw. system kafali, w wyniku którego zatrudniony nie może zrezygnować z pracy czy wyjechać z kraju bez uprzedniej zgody pracodawcy. Imigrantów pozbawia się paszportów, blokując ich powrót do ojczyzny, są oni wykorzystywani i zmuszani do niewolniczej pracy. Obywatele katarscy są najbogatszym społeczeństwem świata.

dolarów przypada na mieszkańca. Niesłychanym jest, że w takim państwie nie przestrzega się międzynarodowych standardów, w tym norm i godzin pracy, nie zapewnia się godnych warunków zamieszkania swoim pracownikom, nie zezwala się na istnienie związków zawodowych czy agencji pracy kontrolujących warunki pracy zatrudnionych.

o zakazie przymusowej pracy, do tej pory jej nie ratyfikował.